Bardziej przyczyniły się do wzrostu nierówności społecznych niż do zwalczenia biedy. Problem ten pogłębił obecny kryzys gospodarczy, którego skutki dotknęły przede wszystkim niższe klasy. Nagle uświadomiliśmy sobie, że rozwarstwienie majątkowe w obecnej chwili jest niemal takie samo jak przed załamaniem gospodarczym z lat

Podstawowym problemem, przed którym stoimy, jest odpowiedź na pytanie, jak pobudzić naszą gospodarkę. Musimy sobie uświadomić, że rozwój gospodarczy tworzą nie milionerzy, ale zwykli ludzie poprzez swoją konsumpcję. Tę filozofię widać w zaproponowanej przez Baraka Obamę amerykańskiej ustawie o zatrudnieniu. Miejsca pracy nie znajdują się w fabrykach odrzutowców, stoczniach luksusowych jachtów czy instytucjach finansowych spekulujących na globalnych rynkach, ale w przedsiębiorstwach dostarczających produkty i usługi dla zwykłych ludzi. Wydaje się, iż droga wzrostu gospodarczego nie prowadzi jedynie poprzez ograniczenie wydatków budżetowych, ale przede wszystkim poprzez pobudzenie konsumpcji. Nie martwmy się o milionerów, oni poradzą sobie bez nas, martwmy się raczej o tych, którym w wyniku kryzysu załamało się życie.